Zagrożenia związane z obarczaniem państw bandery obowiązkami wynikającymi z konwencji CITES w związku z czarterowaniem statków stwarzają precedens mający ogromny wpływ na funkcjonowanie branży rybołówstwa. Należy zwrócić uwagę na cedowanie nadzoru, kontroli, jak również odpowiedzialności na państwa członkowskie, które obarczą tą odpowiedzialnością armatorów. W żaden sposób nie można podważać regulacji ujętych w konwencji CITES, która ma niezwykle ważne znaczenie dla zagrożonych gatunków zwierząt i roślin i powinna być z całą stanowczością przestrzegana. Niepokój budzi fakt ponownego przerzucenia odpowiedzialności na państwa bandery krajów członkowskich. Trzeba zwrócić uwagę, że cała branża morska w wyniku przeregulowania ponosi ogromne koszty wpływające na jej funkcjonowanie. Przykładowo dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich, protokół zmieniający konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków, międzynarodowa konwencja o utworzeniu funduszu odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniami to tylko kilka przykładów obrazujących ogrom regulacji dotyczących branży morskiej. Nie można podważać zasadności konwencji, ale należy zwrócić uwagę na konkurencyjność i wpływ tych regulacji na cenę produktu.